Die meisten Gasanbieter haben aufgrund steigender Nachfrage kräftige Preisanstiege angekündigt.

In der Vergangenheit hat die EU ihre Vermittlerrolle wahrscheinlich viel zu zögerlich wahrgenommen. Bei den vorhandenen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den neuen EU Spitzenrepräsentanten werden sich betroffene Mitgliedstaaten dann womöglich erneut im Stich gelassen fühlen.

Bereits abgeschaltete Atomkraftwerke wurden wiederbelebt, und in Polen will man in ein Flüssiggasterminal investieren, das in direkter Konkurrenz zur Ostsee Pipeline steht.

Beim nächsten Gasstreit wird sich zeigen, ob das europäische Energiefrühwarnsystem das Papier wert ist, auf dem es gedruckt ist, und ob der Kompetenzsalat nach Lissabon gelöst ist.